No tengo ninguna intención de ir contra el Reglamento. Lo que estoy calificando son las acciones del Gobierno de Italia. Es lo que quiero decir. Es un Gobierno que se ha manifestado en boca de su presidente, y el ministro del Interior se ha manifestado con claras expresiones xenófobas. Eso es lo que he querido decir, en ningún caso quiero romper el Reglamento de la Cámara.